e se ritiene che Juan Guaidó sia riconosciuto, anche dallo stesso premier finlandese, come Presidente legittimo del Venezuela. L'altro grande tema è quello dell'antidumping, la concorrenza sleale, l'economia e il commercio internazionale abbiamo avuto la possibilità di ottenere un grande risultato e un grande riscontro.